Voorzitter, de Europese Unie moet nu een streep trekken. De ellende die vooral christenen in Nigeria wordt toegebracht is onacceptabel. Dat is wat de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid nú moet doen duidelijk maken aan de regering in Abuja dit kan niet langer zo.

Het is nu hoog tijd de handels en andere betrekkingen met Nigeria in de ijskast te zetten wanneer de regering blijft nalaten christenen te beschermen en Boko Haram aan te pakken. Ook Europese bedrijven moet een spiegel worden voorgehouden. Het kan niet langer zo zijn geld te verdienen aan dit land waar corruptie en machtsmisbruik domineren.

112 van hen zijn nog steeds niet terug en de meisjes die terugkwamen, waren vaak verkracht en zijn getraumatiseerd.

Ook christelijke voorgangers zijn regelmatig ontvoerd.